Señora Presidenta, este es su momento, señora Ashton, es el momento de la Unión Europea para consolidar la relevancia y el prestigio políticos que se están recuperando en la zona y que se habían ido deteriorando en los últimos años a fuerza de parálisis y de bloqueos. Es el momento de la Unión Europea para dar un paso al frente en las Naciones Unidas y expresar con una voz alta, clara, autónoma y unánime y si no es unánime que sea ambiciosa que está a favor de la petición, legítima, de la Autoridad Palestina para ser reconocida en el marco de las Naciones Unidas. Palestina sus autoridades ha reunido en estos últimos años las condiciones que le había planteado la comunidad internacional para desembocar en unas negociaciones fructíferas en relación con la creación de un Estado palestino. Israel no ha reunido la única condición que se le planteaba, que era la de parar los asentamientos. Este es el momento de la Unión Europea, de ponerse en el lado de los ambiciosos, no en el lado de los obstruccionistas, de dar un paso adelante, de condenar la continuidad de los asentamientos de Israel y de propiciar así un futuro papel relevante de la Unión Europea en las negociaciones que esperamos que, a partir de ahora, se puedan llevar a cabo.